Paní předsedající, já bych chtěl poděkovat paní zpravodajce, že identifikovala, jaké oblasti ochrany životního prostředí vykazují největší nedostatky právě z hlediska plnění těch cílů, které si zadaly členské státy Evropské unie a Unie jako celek. Kromě ovšem náležitého zlepšení provádění přijaté legislativy je na místě také zefektivnit především financování na úrovni EU. Ne že by těch peněz bylo málo, ale jde především o špatnou správu těchto financí. Já osobně považuji za velmi důležité konstatování, že největší environmentální hrozby pro zdraví jsou nejvíce patrné právě v těch městských oblastech samotných, ale také v těch příměstských oblastech, v těch přilehlých oblastech, tzv.

Je třeba zdůraznit, že emise látek znečišťujících ovzduší společně s nevyváženým územním plánováním a infrastrukturou mají nedozírné ekonomické a environmentální dopady, jakož i dopady na lidské zdraví.